Voorzitter, commissaris, collega's, toen we in 2007 akkoord zijn gegaan met de eerste fase van het luchtvaartakkoord, was dat om twee belangrijke redenen.

Dat was op zichzelf een belangrijke vernieuwing en dat was voordien niet het geval voor al onze maatschappijen.

Maar het akkoord bleef onevenwichtig omdat de Amerikaanse maatschappijen door historische toegevingen meer toegang hebben tot de Europese binnenmarkt dan omgekeerd, en dat de toegang tot elkaars kapitaalstructuur eveneens in het nadeel is van onze maatschappijen in de Europese Unie. Vandaar dat de clausule met de deadline, om voor het einde van dit jaar tot een uitgebreider akkoord te komen, zo belangrijk was om de druk op de ketel te houden en de Amerikanen tot toegevingen te dwingen. Het resultaat dat voorligt is weliswaar een nieuwe stap in de goede richting, maar het behoudt in grote mate de onevenwichtigheden die al bestonden en er is met name onvoldoende vooruitgang geboekt op het vlak van markttoegang van de Europese maatschappijen in de Verenigde Staten en inzake het potentieel Europees eigenaarschap van en controle over Amerikaanse maatschappijen.

Er moet een soort mechanisme uitgewerkt worden waardoor de eerstkomende jaren opnieuw stappen vooruit worden gezet, onder meer inzake markttoegang, ook inzake passagiersrechten, zodanig dat we allemaal goede rechten hebben op hoog niveau, en dat we in afwachting ook geen nieuwe toegevingen doen aan onze Amerikaanse vrienden.